Ich halte das nicht für unmöglich, möchte aus Sicht meiner Fraktion zur Diskussion in Frankreich allerdings erklären, dass wir es für unerträglich hielten, wenn Beobachter, mit welchem Status auch immer, gleichzeitig auch Abgeordnete der nationalen Parlamente blieben. Wir sind der Auffassung, dass diejenigen, die als Beobachter hierher kommen, ihre nationalen Mandate dann aufgeben müssen.